Signora Presidente, con questa direttiva sulle infrastrutture per i carburanti alternativi facciamo un passo in avanti importante perché abbiamo raggiunto un compromesso equilibrato che sposa una cultura dell'ambiente non ideologica in grado di coniugare la sostenibilità con lo sviluppo, la crescita, il mercato e l'impresa

Obiettivi per tutti i diversi tipi di carburanti alternativi, obiettivi coniugati in maniera stretta con la rete prioritaria delle TEN T, su cui abbiamo lavorato molto e che ci siamo dati come punto di riferimento per lo sviluppo della rete infrastrutturale. Si tratta di una direttiva che dà un chiaro indirizzo al mercato e che consentirà alle case automobilistiche, così come al settore della cantieristica,

Non c'è infrastruttura e quindi non c'è mercato, non c'è mercato e quindi non si fa l'infrastruttura. Abbiamo deciso di rompere questo circolo vizioso partendo dagli investimenti sull'infrastruttura, chiamiamo gli Stati membri ad una responsabilizzazione, ma siamo convinti che il carico dell'investimento pubblico sarà relativo perché si riuscirà, con un quadro legislativo certo, a coinvolgere i privati in questi investimenti.